Inoltre, bisogna fornire informazioni sull'utilizzo di vaccini e antibiotici in acquacoltura, in considerazione dei possibili rischi per la salute umana e anche per l'ecosistema e tenendo a mente il problema della resistenza antimicrobica e antibiotica a livello dell'intera catena. Infine, i mangimi a base di pesce devono provenire da fonti sostenibili e non devono compromettere gli obiettivi di rendimento massimo sostenibile della politica comune della pesca, possibilmente incrementando l'utilizzo di alghe marine e altre alghe.